Ik deel de zorgen van mijn collega's uit Frankrijk, Spanje en Italië.

Daarbij wordt vergeten dat Nederland als enige lidstaat extra alert is geweest op Xylella na de uitbraak in 2013 in Italië.

Strengere regels in de vorm van een blokkade voor de interne markt lijken mij dan totaal geen verstandige zet omdat diezelfde markt van groot belang is voor de land en tuinbouwsector in Europa, ook voor landen die niet getroffen worden door Xylella. De financiële gevolgen kunnen enorm zijn.